Vítam program Komisie, ktorý má napomôcť zmeniť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí presmerovaním nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov do nových projektov na zvýšenie ich zamestnanosti. Za veľmi dôležité však považujem zamerať sa aj na konkrétne opatrenia a programy, ktoré chce Komisia podporiť. Samotná finančná podpora určená zamestnávateľovi na úhradu mzdy novozamestnaného mladého človeka totiž môže viesť k špekulatívnemu prepúšťaniu starších zamestnancov s úmyslom získať od Únie tento príspevok na pracovné miesta pre mladých. Myslím si, že podpora by mala byť poskytnutá len v prípadoch, keď bude jednoznačne preukázané, že ide o novovytvorené pracovné miesta pre mladých ľudí, ktoré budú dlhodobo udržateľné a poskytnú mladým ľuďom stabilné zamestnanie s perspektívou ich ďalšieho profesionálneho rastu.